forseti vill tilkynna að borist hafa fimm bréf um frestun á því að skrifleg svör berist við fyrirspurnum frá fjármálaráðuneytinu dagsett fyrsta mars síðastliðinn skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali sex hundruð sextíu og fimm um ríkisstuðning við innlánsstofnanir frá pétri h blöndal vegna umfangs og lengri tíma við upplýsingaöflun fer ráðuneytið fram á að fá viðbótarfrest til þrettánda mars næstkomandi til að svara fyrirspurninni síðan er það bréf frá sjávarútvegs og landbúnaðarráðuneyti dagsett fyrsta mars síðastliðinn skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð og ellefu um nefndir ráð og verkefnastjórnir og starfshópa frá vigdísi hauksdóttur vegna umfangs og lengri tíma við upplýsingaöflun fer ráðuneytið þess á leit að viðbótarfrestur verði gefinn til þrettánda mars til að svara fyrirspurninni síðan er bréf frá utanríkisráðuneytinu dagsett sjöunda mars síðastliðinn skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð og fimm um nefndir ráð verkefnisstjórnir og starfshópa frá vigdísi hauksdóttur vegna umfangs og lengri tíma við upplýsingaöflun fer ráðuneytið þess á leit við alþingi að fá viðbótarfrest til nítjánda mars næstkomandi til að svara fyrirspurninni að lokum er bréf frá velferðarráðuneytinu dagsett sjötta mars síðastliðinn

frá margréti tryggvadóttur vegna umfangs og lengri tíma við upplýsingaöflun fer ráðuneytið þess á leit að fá viðbótarfrest til fjórtánda mars næstkomandi til að svara fyrirspurn síðan er annað bréf frá velferðarráðuneytinu dagsett í dag tólf mars skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð og eitt um viðbrögð stjórnvalda á leit að fá viðbótarfrest til nítjánda mars næstkomandi að svara fyrirspurninni